Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen!

Aber CETA ist ein Vertrag, der intransparent verhandelt wurde und der meiner Meinung nach nicht die richtigen Antworten auf die Globalisierung gibt. Wir haben heute schon mehrmals die Frage gehört Wie können wir Globalisierung gerecht gestalten?

Auf jeden Fall, dass wir es künftig anders machen müssen. Vielleicht wäre es gut, wieder zurück zu klassischen Handelsabkommen zu kommen und die regulatorische Kooperation in sektorspezifischen Abkommen zu regeln. Essenziell ist aber, die nationalen Parlamente, die Zivilgesellschaft, die NGO sowie das Europäische Parlament von Beginn an an den Verhandlungen teilhaben zu lassen und während der Verhandlungen regelmäßig darüber zu informieren, die Bedenken ernst zu nehmen, die Haltung der Bürgerinnen und Bürger respektieren und mit einzubeziehen. Nur auf diese Weise kann die europäische Handelspolitik wieder an Legitimation gewinnen. Was bei CETA schief gelaufen ist, darf sich nicht wiederholen!